Ich möchte für die EVP Fraktion eine Bemerkung zum Abstimmungsverfahren für das Protokoll machen. Offensichtlich gibt es für die deutsche Übersetzung Irritationen im Laufe des Verfahrens, in das sich auch der Berichterstatter eingemischt hat, und zwar entgegen dem Geist der Verhandlungen. Es wurde auf Englisch verhandelt.

Der vom Sprachdienst verwandte Begriff kostenwirksam entspricht weder dem Geist der Verhandlungen, noch ist er ausreichend klar definiert.

Sollte das noch nicht der Fall sein, bitten wir dringend darum, dass das in der Übersetzung geändert wird.